Madame la Présidente, je suis particulièrement et personnellement sensible aux aides qui peuvent être apportées aux agriculteurs concernés par les indemnités compensatrices pour le handicap naturel.

Pour citer ma seule région de Nouvelle Aquitaine, un tiers de la surface de la Creuse, les deux tiers de celle de la Corrèze et la moitié de celle des Pyrénées Atlantiques sont concernés. Certes, je ne nie pas que le rapport en question s'attache à mettre l'accent sur une question essentielle dans le domaine agricole, et plus largement pour ce qui concerne la sauvegarde de nos espaces, mais les agriculteurs concernés pâtissent également de handicaps majeurs qui ne sont pas générés, pour leur part, par l'environnement naturel, mais bien par l'Union européenne. Après avoir imposé aux pays membres le démantèlement des services publics dans les territoires les plus fragiles, après avoir détruit la rentabilité d'une immense majorité d'exploitations agricoles européennes en dérégulant les marchés des matières premières, après avoir imposé en pleine crise agricole des traités de libre échange mortels, la Commission européenne tente d'imposer une baisse sans précédent des aides de la PAC versées aux agriculteurs. Elle brandit ce genre de mesures afin d'expliquer que l'Union européenne agit en faveur des territoires qu'elle a en fin de compte ruinés. Elle supprime des milliards d'aides d'une main et fait l'aumône de quelques programmes de développement rural supplémentaires de l'autre. Alors, s'intéresser aux agriculteurs concernés par les zones naturelles spécifiques, oui, bien sûr, mais pas sans changer complètement de logiciel et en finir avec la politique mortifère de la Commission européenne.